Madame la Présidente, le respect des droits de l'homme est essentiel.

Au lieu de se remettre en cause, elle a tenté de s'accaparer deux nouveaux domaines la coopération policière et la coopération judiciaire en matière pénale.

Le pire est que l'Agence a développé une conception communautariste des droits de l'homme qui est aux antipodes de la conception républicaine française.

2.4, en recommandant aux États je cite de promouvoir l'inclusion, notamment en organisant l'expression du communautarisme religieux dans l'espace public. C'est contraire à la tradition française d'assimilation et c'est pourquoi je m'oppose fermement à cette Agence.